Il est temps de retrouver une dynamique où nous sommes dans la création de richesses qui permette effectivement de sortir de l'aide et ne crée pas de nouvelles dépendances.

Je crois qu'on ne peut enfermer aucun peuple dans la dette. Vous avez également raison lorsque vous vous attaquez aux fonds vautours. Effectivement, c'est trop facile aujourd'hui, mais c'est un concept général l'homme travaille pour l'économie, l'économie travaille pour la finance et la finance elle même est gouvernée par le marché. Derrière cela, il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus de développement, il y a l'enfermement dans la dette et dans la finance qui gouverne. C'est un nouvel impérialisme qui va à l'encontre du développement en Afrique et à l'encontre du développement chez nous.